Vous venez de découvrir que la mondialisation était deux fois plus grosse que la planète, qu'il y avait deux fois trop de prédation sur les ressources, deux fois trop de pollution.

Vous venez de découvrir à vos dépens, grâce à la Cour de justice de l'Union européenne, qu'on ne peut pas faire une politique commerciale contre les citoyens qui s'étaient mobilisés à travers des pétitions contre le TAFTA et contre le CETA. Vous venez d'apprendre à vos dépens, grâce à la Cour de justice, qu'on ne peut pas faire une politique commerciale contre les parlements nationaux.

C'est de soumettre les politiques commerciales aux politiques climatiques comme l'accord de Paris, aux enjeux de santé, aux droits sociaux et à la démocratie.